Señora presidenta, creo que es un buen momento para que analicemos de qué manera están funcionando nuestros instrumentos de lucha contra el tráfico de seres humanos y, sobre todo, de qué manera estamos abarcando todas las dimensiones de este fenómeno que es absolutamente repugnante y que afecta a nuestras sociedades.

son mujeres y chicas, un 96 de las cuales son víctimas de explotación sexual.

Eso es muy, muy importante, y también que, en todos los instrumentos de apoyo a las víctimas, esté esa dimensión de género que pueda acompañarse. Y después, también hay otra cuestión que es muy importante. Evidentemente, tenemos muchos instrumentos en diferentes dimensiones y debemos garantizar una cierta coherencia de esa dimensión de género en cómo se coordinan las agencias Europol, Eurojust o, también, por ejemplo, en cómo otras estrategias —como la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea— incorporan esa cuestión.